Pour de bonnes raisons, je n'ai jamais fait de grandes différences entre les grands et les petits États membres de l'Union européenne.

Il a toujours l'air très convaincu.